Signor Presidente, onorevoli colleghi, tassare le operazioni direi meglio le speculazioni finanziarie ad alto rischio è fondamentale proprio per ridurre le distorsioni della finanza. Soprattutto è giusto dire che anche le banche devono farsi carico della crisi, proprio come richiesto soprattutto dai cittadini che stanno pagando un prezzo altissimo. Anche perché l'introduzione di questa tassa genererà un gettito di circa 35 miliardi di euro, risorse aggiuntive e preziose da destinare a misure per la crescita e per l'occupazione. Certo, la sua efficacia è ridotta perché non tutti gli Stati membri hanno aderito.